W tej chwili, kiedy jesteśmy na tej sali, w Kijowie milicja szturmuje Majdan, oczyszcza ulice z demonstrantów. I to dziś, kiedy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz mówił o tym, aby dialogować, aby używać dialogu, a nie siły. I za te słowa wspierające od Parlamentu Europejskiego byłam proszona, szczególnie przez studentów ukraińskich w Krakowie, aby przynieść gorące słowa podziękowania. W Krakowie odbywają się demonstracje wspierające Ukrainę przeciw decyzji Janukowycza i za kursem europejskim, przeciw użyciu siły i za dialogiem.

Pamiętajmy o tym, że Ukraina jest bardzo blisko, że Ukraina jest krajem europejskim, a jej obywatele to są Europejczycy i oni dzisiaj potrzebują naszej solidarności, naszego wsparcia o demokrację i walce o kurs na Europę.